Señor Presidente, apoyo este informe sobre la estrategia de la Unión Europea para el Cuerno de África porque creo que se trata del documento más completo que jamás haya aprobado este Parlamento sobre la crisis que azota a aquella zona del mundo. La miseria, la corrupción y la tiranía con que operan algunos mandatarios producen, en primer lugar, un enorme sufrimiento para la población de esa región y estimulan la aparición de fenómenos como la piratería o las guerrillas. Abordar adecuadamente este problema requiere intervenir sobre la situación política y social de la zona y también evitar la impunidad de las organizaciones terroristas y piráticas, que dificultan el trabajo de los buques pesqueros atuneros vascos con constantes secuestros y ataques. El Cuerno de África tiene un enorme potencial de desarrollo económico y de prosperidad hacerla aflorar y repartirla bien es la mejor solución para acabar con la inestabilidad en la zona. Felicidades, en consecuencia, al señor Tannock, porque ha sido capaz de recoger en su informe la enorme complejidad de la situación.